Señora presidenta, las alteraciones provocadas por la acción del hombre en el medio originan fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Las previsiones auguran migraciones climáticas, inundaciones en zonas costeras...

esta amenaza obliga a incidir en los objetivos climáticos mundiales y a vertebrar la actuación interior. En el nivel local y regional se ganan batallas como las de la movilidad o la de los residuos y, desde la proximidad, es más fácil concienciar a las personas de la incidencia que tiene incluir el principio de la sostenibilidad en la vida cotidiana. Por ello, propongo que la lucha contra el cambio climático sea un eje horizontal en los presupuestos de todas las instituciones públicas, que la energía que contraten sea cien por cien renovable y que ese eje climático y ambiental sea clave en la presentación y rendición de cuentas. Los presupuestos para el año 2020 en Euskadi —en el País Vasco— ensayan estas fórmulas que pueden ser una muy buena práctica para la Unión Europea.